Szavazatommal sajnos nem támogattam a brexit tárgyalások helyzetét értékelő, és az európai uniós pozíciókkal kapcsolatos jelenlegi parlamenti álláspontot rögzítő jelentés elfogadását. A brexit kérdéskörének megítélésében mindenkor kiindulópontnak tekintem, hogy ezt az európai építkezést feleslegesen akadályozó, minden szereplő számára káros helyzetet, egy brit jobboldali kormány felelőtlen politikai taktikázása idézte elő. Ebben a helyzetben önmagában üdvözlöm, hogy a jelentés szerint a tárgyalások mostani szakaszának végére megszületett a továbblépéshez szükséges elvi egyetértés, három lényeges keretfeltétel. Tehát az állampolgárok kölcsönös jogállása, a pénzügyi rendezés, valamint az északír határ tekintetében, és ez a következő Európai Tanács jóváhagyására vár.